Signor Presidente, onorevoli colleghi, non condivido assolutamente l'approccio unilaterale che l'Europa continua ad avere fin da prima di Copenaghen perché noi ci troviamo, come ha ricordato bene la collega Grossetête, con un'Europa che è responsabile dell'undici percento delle emissioni di CO quindi se anche noi le azzerassimo, anche se le azzerassimo, non riusciremmo a combattere il cambiamento climatico.

Perché adesso dobbiamo decidere cosa dobbiamo rispettare al 2030 quando noi sappiamo che alla fine del 2015 verranno prese delle decisioni a livello globale a Parigi? Allora sembra che qualcuno si voglia mettere una medaglietta sul petto, sulla giacchetta, prima del tempo, perché io credo che questa cosa non soddisfa i Verdi, quelli troppo ambiziosi, perché dicono anche loro Perché non avete aspettato?

Non soddisfa assolutamente il mondo reale dell'industria, perché quella è la vera valutazione d'impatto. Noi vediamo la crisi economica che pervade l'Europa in un modo assoluto. Se fossimo così bravi, perché siamo l'area al mondo che soffre di più, quella che non cresce, quella che perde i posti di lavoro, quella che delocalizza le proprie industrie? Allora non siamo così bravi, non siamo i primi della classe, non continuiamo negli errori del passato per favore, non continuiamo con gli errori del passato.